Madame la Présidente, les constats véhiculés par les questions orales qui sont à la base du présent débat ne sont qu'un révélateur de plus du caractère limité des ressources, et notamment de la raréfaction de certains minéraux indispensables.

La réaction de l'Union européenne doit être double. D'un côté, elle doit faire en sorte que nous ne soyons pas pris en otage en défendant notre situation dans tous les forums et de l'autre, elle doit agir dans le cadre de la stratégie de Lisbonne afin de réduire notre dépendance vis à vis des terres rares. Les mots d'ordre ne peuvent être autres que recyclage efficace des matières déjà utilisées et promotion des programmes de recherche et de développement de produits de substitution. Finalement, dans le cadre de nos partenariats avec les pays en développement, l'Union européenne doit contribuer à prévenir le pillage des terres rares appartenant à ces pays.